mæli hér fyrir tveimur málum annars vegar frumvarpi til laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði hundrað fimmtugasta og níunda mál á þingskjali hundrað níutíu og hins vegar er um að ræða frumvarp til laga um breytingu á lögum númer hundrað og tíu árið tvö þúsund um lífsýnasöfn það er söfn heilbrigðisupplýsinga og leitargrunn þetta er á

fyrra málið frumvarp til nýrra heildarlaga um vísindarannsóknir samhliða því og með því liggur líka frumvarp til laga um breytingar á lögum um lífsýnasöfnin frumvörpin voru undirbúin af nefnd um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði sem skipuð var haustið tvö þúsund og átta en í henni sátu fulltrúar ráðuneytisins vísindasiðanefndar lyfjastofnunar embættis landlæknis landspítala og siðfræðistofnunar háskóla íslands tilefni endurskoðunar lagaumhverfis vísindarannsókna er meðal annars erindi sem barst frá landlæknisembættinu í janúar árið tvö þúsund þar sem bent var á að mikil og vaxandi umræða hefði átt sér stað um hve hamlandi lagaumhverfi vísindarannsókna væri og tímabært væri að taka það til endurskoðunar einnig sendi fundur á vegum siðfræðistofnunar háskóla íslands áskorun til þáverandi heilbrigðisráðherra um að skipa sem fyrst starfshóp til að undirbúa drög að frumvarpi til nýrra laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði gagnrýni á gildandi löggjöf hefur meðal annars falist í því að umsóknarferli vísindarannsókna hefur þótt flókið lagaramminn sé úreltur endurskoða þurfi verkaskiptingu vísindasiðanefndar og persónuverndar á þessu sviði lagfæra þurfi ákvæði um samþykki þátttakenda taka þurfi tillit til alþjóðlegra skuldbindinga á því svið sem hér undir fellur loks var bent á að krafa gildandi laga um eyðingu rannsóknargagna gæti falið í sér sóun verðmæta nefnd um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði sem starfað hefur nú í alllangan tíma og unnið að þessu máli lagði frá upphafi mikla áherslu á að vinna í víðtæku samráði við sem flesta aðila sem búa yfir reynslu og þekkingu á þessum sviðum eða vildu koma framfæri sjónarmiðum um málefnið í þessu skyni var meðal annars boðað til sérstaks málþings haustið tvö þúsund og níu fjöldi sérfræðinga hefur komið á fund nefndarinnar

þá var frumvarpið einnig sent formlega til umsagnar fjölda aðila að lokum var frumvarpið sett á vef ráðuneytisins til kynningar og jafnframt var þar gefinn kostur á að senda inn athugasemdir þetta var gert í desember árið tvö þúsund og ellefu sömuleiðis er vert að geta þess að við undirbúning frumvarpsins var einnig litið nýlegra lagabreytinga á þessu sviði annars staðar á norðurlöndunum sérstaklega var horft til noregs eins og kemur fram í þeim frumvörpum sem hér liggja fyrir

markmið frumvarps til laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði er það að mynda samræmda heildstæða löggjöf um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði sem tryggir annars vegar hagsmuni þátttakenda í rannsóknum og hins vegar hagsmuni almennings af framförum í vísindum og heilbrigðisþjónustu í meginatriðum felur frumvarpið í sér lögfestingu á gildandi rétti um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði helstu efnisbreytingar sem frumvarpið felur í sér eru þær helstu að í fyrsta lagi er gerður greinarmunur á vísindarannsóknum á mönnum en það er rannsókn þar sem einstaklingur tekur virkan þátt í vísindarannsókn svo sem með því að gangast undir rannsókn eða gefa sýni eða veita upplýsingar vegna rannsóknarinnar hins vegar gagnarannsókn sem er rannsókn þar sem notuð eru fyrirliggjandi heilbrigðisgögn og einstaklingur sem upplýsingar eða gögn stafa frá tekur ekki virkan þátt í rannsókn í öðru lagi er kveðið á um að varðveita á heilbrigðisgögn sem aflað var til vísindarannsóknar eða urðu til við framkvæmd hennar til frambúðar þá skulu þau varðveitt í lífsýnasafni eða safni heilbrigðisupplýsinga í stað eyðingar gagna að lokinni rannsókn verður meginreglan því varðveisla gagna til að koma í veg fyrir förgun verðmætra vísindarannsóknargagna og tryggja örugga varðveislu þeirra í þriðja lagi er gert ráð fyrir að vísindasiðanefnd og siðanefndir heilbrigðisrannsókna veiti leyfi til vísindarannsókna á heilbrigðissviði ef um lyfjarannsókn á mönnum er að ræða þarf einnig leyfi lyfjastofnunar persónuvernd hefur eftirlit með vinnslu persónuupplýsinga en mun ekki hafa beina aðkomu að leyfisveitingu vísindarannsókna eins og nú er

hér á landi hefur ríkt sem betur fer mikið traust milli almennings og vísindamanna

til að stuðla að framförum í læknavísindum við samningu og skrif þessa frumvarps var lögð megináhersla á að undirbúa heildstæða löggjöf um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði með það að leiðarljósi að viðhalda trausti almennings með skýru regluverki sem efli rannsóknir og tryggir jafnframt vönduð vinnubrögð á þessu sviði frumvarp til laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði hefur að geyma ný heildarlög á þessu sviði frumvarpið kemur í stað brotakennds regluverks er nú gildir um vísindarannsóknirnar og gerir réttarstöðu aðila skýrari þátttakendum í vísindarannsóknum eru tryggð mikilvæg réttindi eins og til dæmis aðgangur að upplýsingum um rannsóknir þar sem gögn sem frá þeim stafa eru notuð einnig er rannsakendum gefið færi á að stunda rannsóknir innan ramma heildarlaga um vísindarannsóknir sínar frumvarpið festir einnig í sessi mikilvægar alþjóðareglur um siðfræði rannsókna virðulegi forseti ég hef nú gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins og leyfi mér því að leggja til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar velferðarnefndar ég mæli hér einnig fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer hundrað og tíu tvö þúsund um lífsýnasöfn frumvarpið er lagt fram samhliða því frumvarpi til laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði sem ég gerði grein fyrir hér fyrr í minni ræðu eins og áður hefur komið fram eru þessi frumvörp bæði unnin og undirbúin af nefnd um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði eins og ég fjallaði um hér áðan markmið beggja þessara frumvarpa er að mynda samræmda heildarlöggjöf um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði sem tryggir annars vegar hagsmuni þátttakenda í rannsóknum og hins var hagsmuni almennings að framförum í vísindum og heilbrigðisþjónustu meginefni þessa frumvarps varðandi breytingarnar á lífsýnasöfnunum er að þeim verði breytt þannig að þau taki breytingum og taki einnig til safna

einnig er gerð tillaga um heimild til starfrækslu leitargrunna safn heilbrigðisupplýsinga er safn sem hefur fengið leyfi ráðherra til að varðveita heilbrigðisupplýsingar sem aflað er til vísindarannsókna eða verða til við framkvæmd þeirra gert er ráð fyrir að það verði starfrækt með hliðstæðum hætti og lífsýnasöfn sem geyma sýni sem aflað er vegna vísindarannsókna eða þjónustu við sjúklinga á þann veg er opnað fyrir þann möguleika að byggja ofan á fyrri rannsóknir svo vísindamenn þurfi ekki að byrja sífellt á byrjunarreit

verður því að varðveita gögnin með öruggum hætti í stað þess að eyða þeim lögfesting slíkrar meginreglu samkvæmt þessu frumvarpi og frumvarpi til laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði kæmi í veg fyrir sóun verðmæta sem felast í rannsóknargögnum þannig er það mat nefndarinnar sem vann þetta frumvarp að unnt sé að efla vísindarannsóknir og stuðla jafnframt að bættri heilbrigðisþjónustu einnig er í þessu frumvarpi lagt til að heimilt verði með leyfi ráðherra að koma á fót leitargrunnum á heilbrigðisstofnun tilgangur slíkra leitargrunna er að gera kleift að kanna fýsileika vísindarannrókna á heilbrigðissviði í leitargrunn mætti safna upplýsingum úr sjúkraskrá viðkomandi stofnunar sem nýst gætu í þessum tilgangi og gert er ráð fyrir því að þær verði varðveittar í aðgangsstýrðu safni á dulkóðuðu formi eingöngu yrði heimilt að veita upplýsingar úr leitargrunni í formi ópersónugreinanlegra tölfræðilegra svara sem átt geta við hópa einstaklinga til þess að gera vísindarannsókn á heilbrigðissviði á grundvelli tölfræðilegra upplýsinga úr leitargrunni þyrfti vísindamaður síðan að afla leyfis vísindasiðanefndar eða siðanefndar heilbrigðisrannsókna ef leyfið fengist þyrfti svo að rekja gögnin til baka þannig að afhenda mætti þau rannsakanda í samræmi við það leyfi sem siðanefnd hefi gefið

að því frumvarpi verði að lokinni umræðu hér vísað til háttvirtrar velferðarnefndar